Señor Presidente, desgraciadamente, las esperanzas despertadas en Egipto con la caída de Mubarak no se han satisfecho. Hemos visto una gestión desastrosa de los Hermanos Musulmanes, rechazada por el ejército, muchos ciudadanos egipcios y varias fuerzas políticas. En agosto también presenciamos un uso desproporcionado —muy desproporcionado— de la fuerza por el nuevo régimen que destituyó al Presidente Morsi. Hoy hay no solo polarización, sino confrontación entre las fuerzas políticas, lo contrario de lo que requieren las transiciones democráticas diálogo, flexibilidad, espíritu de compromiso y consenso desgraciadamente, todo lo que no ha habido en Egipto en los últimos tiempos. Yo lamento que la Unión Europea, que ha invertido mucho políticamente en el vecino Egipto en los últimos dos años, no haya sido capaz de influir en los últimos y graves acontecimientos. Ahora debemos insistir en la necesidad de un proceso generoso de reconciliación en el país, y contribuir desde luego al mismo, y debemos reclamar, por supuesto, que la elaboración de su constitución